El tráfico de seres humanos está tipificado como crimen transnacional grave en el Tratado de la Unión Europea y está proscrito por el Derecho internacional humanitario. Y, sin embargo, la esclavitud no está ni mucho menos erradicada de Europa, como se pone de manifiesto en este debate. Miles de personas vulnerables son vendidas o intercambiadas a fines de explotación sus órganos, extirpados y vendidos a menudo, mujeres vulnerables objeto de trata para matrimonios forzados o adopciones ilegales. Y todo esto tiene lugar en el marco de una estrategia de la Unión Europea para combatir el tráfico de seres humanos.